Señor Presidente, cuando me preguntan por qué elegí la Comisión de Presupuestos, siempre digo que es la comisión más política, que es donde se ve el dinero que se destina a los proyectos que tenemos en marcha, donde se ven las prioridades políticas, en este caso, del Parlamento Europeo. Y prioridades, aquí tenemos muchas desempleo, PYME, solidaridad, crecimiento.

¿Y cuál es nuestra respuesta a ello? Un recorte sin precedentes en el presupuesto para los próximos siete años. Porque esto no es un recorte coyuntural, es un recorte para los próximos siete años.

Efectivamente, pero desde luego, con seis mil millones de euros, en un principio para siete años y ahora concentrados en dos, no vamos a solucionar, ni mucho menos, el problema del desempleo juvenil.

No me resigno a creer que este es el mejor acuerdo posible. No me vale que me digan que el Parlamento tiene que ser responsable y votar un acuerdo realista.

La responsabilidad es estar a la altura de las circunstancias y este acuerdo no lo está. Europa no puede seguir construyéndose en base a egoísmos nacionales y a acuerdos de mínimos, por lo menos, no la Europa que yo defiendo.